Frau Präsidentin! Die Kinderrechte gehören zur EU Grundrechtecharta, Artikel 24. Die UN Kinderrechtskonvention wurde von allen 27 Mitgliedstaaten ratifiziert. Dass die Kinderrechte existieren, ist eine Sache, deren Implementierung eine andere. Deren Überwachung ist von größter Notwendigkeit.

22 der Kinder wissen laut einer Umfrage aus dem Jahr 2009 von den Kinderrechten.

Es sind klare und möglichst einfache Rahmenbedingungen seitens der Kommission zu schaffen. Durch diese Rahmenbedingungen müssen die Eltern, die für ihr Kind das Sorgerecht haben und folglich die Verantwortung tragen, in der Wahrnehmung und Ausübung ihrer elterlichen Pflicht gestärkt und geschützt werden.